Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo la mia solidarietà e quella di tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle, nonché la mia simpatia, intesa proprio nel senso greco del termine, al popolo dell'Attica per le gravissime perdite umane e i gravi danni dovuti alle inondazioni. Come italiani conosciamo bene il dolore e il senso di impotenza e rabbia che si prova davanti a tali situazioni. Detto ciò, noi siamo colegislatori, abbiamo il dovere e la responsabilità di agire. Obiettivo primario è dare sollievo alle popolazioni colpite, con la massima celerità ed efficacia. Pertanto, il Fondo di solidarietà va revisionato, va aumentato l'anticipo massimo erogabile oggi a 30 milioni di euro va aumentata la dotazione totale ferma a 500 milioni di euro ma soprattutto, per il prossimo regolamento della politica di coesione, sono indispensabili norme che rendano possibile una riprogrammazione rapida, slegata dalla concentrazione tematica, e con il 100 del finanziamento da parte della Commissione.